vil hefja ræðu mína á því að þakka hæstvirtum forseta fyrir að lýsa með svo nákvæmum hætti hinum langa titli þessarar tillögu í henni felst það að það er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer áttatíu og sex tvö þúsund og níu hún felur í sér breytingu á nítjánda viðauka við

raunar um þann flokk sem fjallar um neytendavernd og fella inn í hann tilskipun frá evrópuþinginu og ráðinu sem auðkennd er tvö þúsund og átta hundrað tuttugu og tvö e b og fjallar um neytendavernd hún tekur til ákveðinna þátta skiptileigusamninga samninga um orlofskosti til langs tíma endursölu og skiptasamninga umrædd tilskipun varðar vernd neytenda og varðar tiltekna þætti samninga um nýtingu fasteigna á skiptileigugrunni það sem við höfum kallað með leyfi forseta time share samninga þetta eru langtímasamningar sömuleiðis um orlofstilboð endursölu og skiptasamninga og hún kemur í stað eldri tilskipunar sem var innleidd hér á landi með lögum númer tuttugu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö þau lög vörðuðu gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis þessi nýja tilskipun felur í sér umtalsverðar breytingar frá hinni eldri hún kveður þannig á um fulla samræmingu reglna í e e s ríkjum á tilteknum sviðum hennar á meðan hin eldri kvað aðeins á um lágmarkskröfur um löggjöf ríkjanna sem uppfylla þyrfti á þessum sviðum ber e e s ríkjum því að innleiða reglur sem eru í fullu samræmi við ákvæði tilskipunarinnar að auki er gildissvið evrópureglna víkkað út frá því sem gilti þannig taka nýju reglurnar til samninga til lengri tíma en eins árs en í eldri tilskipun var miðað við þriggja ára lágmarkstíma nýju reglurnar ná líka til nýrra tegunda af orlofsvörum sem hafa komið á markað á síðastliðnum árum til dæmis langtímasamninga um orlofstilboð og um endursölu og skiptasamninga sömuleiðis er upplýsingaskylda seljanda aukin frá því sem áður gilti en þeirri breytingu er ætlað að hjálpa okkur neytendum til þess að taka upplýstar ákvarðanir um kaup réttur neytenda er sömuleiðis aukinn að ýmsu öðru leyti eins og með banni við eingreiðslu vegna langtímasamninga

að slíkar lagabreytingar hafi í för með sér umtalsverðan kostnað né stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi þessi tiltekna ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi hún var því á sínum tíma tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og því þarf samþykki alþingis sem ég óska eftir með framlagningu tillögunnar fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara frú forseti þegar umræðu um þetta mál